til laga um breyting á lögum um seðlabanka íslands og flutningsmenn ásamt mér eru össur skarphéðinsson jón gunnarsson þórunn sveinbjarnardóttir og rannveig guðmundsdóttir allt þingmenn samfylkingarinnar

er gerð tillaga um það að ákvarðanir um beitingu stjórntækja seðlabanka íslands í peningamálum sé í höndum sérstakrar nefndar peningastefnunefndar en stjórn bankans að öðru leyti í höndum bankastjórnar þá er gerð tillaga um að þannig skuli farið með stöður bankastjóra í seðlabanka að þær séu auglýstar opinberlega og þeir bankastjórar sem ráðnir eru til bankans skulu hafa reynslu og víðtæka þekkingu á peningamálum og öðrum efnahagsmálum síðan er í þriðju grein þessa frumvarps útfærsla á því hvert eigi að vera verkefni hinnar svonefndu peningastefnunefndar þetta er sem sagt efnisinntak þessa frumvarps og það má segja að það sé að efni til

gerðu þegar ný lög um seðlabanka íslands voru til umfjöllunar í þinginu á árinu tvö þúsund og eitt þá gerðu þingmenn samfylkingarinnar þá tillögu að það yrði sett á laggirnar sérstök peningastefnunefnd og voru þá með þá hugmynd að það yrði bara einn bankastjóri í bankanum árið tvö þúsund og þrjú flutti ég ásamt fleirum

hæfniskröfur til þeirra sem til bankastjórastarfa veldust þannig að það má segja að þarna sé verið að skella saman í eitt frumvarp

íslands markmiðið með þessu frumvarpi er að tryggja að faglega sé staðið bæði að ráðningu seðlabankastjóra og beitingu stjórntækja seðlabanka íslands í peningamálum og þannig verði stuðlað að sjálfstæði bankans bæði í reynd og ásýnd það segir hér í greinargerðinni að gerð sé tillaga um að stöður seðlabankastjóra verði auglýstar og gerðar kröfur um reynslu og þekkingu á sviði peninga og efnahagsmála þá er gerð tillaga um að ákvörðunarvald um beitingu stjórntækja bankans í peningamálum verði flutt til sérstakrar peningastefnunefndar sem í sitji bankastjórn og þrír af yfirmönnum bankans á sviði mótunar og framkvæmdastefnu í peningamálum að öðru leyti verði stjórn bankans í höndum bankastjórnar þá segir í greinargerðinni nefndin haldi fundi að minnsta kosti átta sinnum á ári og opinberlega verði gerð grein fyrir ákvörðunum nefndarinnar og forsendum þeirra með þessu móti verður komið til móts við þá gagnrýni sem meðal annars hefur heyrst frá greiningadeildum bankanna og ýmsum hagfræðingum að of langur tími líði milli vaxtaákvarðana bankans og ekki sé nægilega gegnsætt hvaða forsendur búi að baki þeim ákvörðunum efnislega byggist frumvarpið eins og fyrr sagði á breytingartillögum sem þingmenn samfylkingarinnar fluttu tvö þúsund og eins og frumvarpið sem flutt var á vegu samfylkingarinnar tvö þúsund og þrjú mig langar virðulegur forseti að tala aðeins um þessa peningastefnunefnd sem við erum að gera tillögu um því ég held að þessi hugmynd sé fyllilega tímabær núna hún kom vissulega til álita og ýmsir voru þeirrar skoðunar tvö þúsund og eitt að það bæri að setja á laggirnar sérstaka peningastefnunefnd við seðlabankann eins og er í ýmsum seðlabönkum ég vil nefna seðlabanka bandaríkjanna ég vil nefna breska seðlabankann og ég vil nefna sænska seðlabankann í öllum þessum seðlabönkum eru sérstakar peningastefnunefndir sem eru fjölskipaðar nefndir sem funda með reglulegu millibili og taka ákvarðanir um það hvernig stjórntækjum bankans skuli beitt og þá fyrst og síðast auðvitað hvaða vaxtaákvarðanir eru teknar því að það eru vextirnir sem lögðu fremur eru helsta stjórntæki seðlabanka sem eru með verðbólgumarkmið eins og íslenski seðlabankinn er með það voru sem sé ýmsir þeirrar skoðunar

engu að síður að fara þá leið að vera með þrjá bankastjóra og það væri bankastjórnin þessir þrír bankastjórar sem færu með stjórntæki bankans í peningamálum og láta á það reyna að minnsta kosti enn um sinn hvort ekki væri rétt að hafa

auka sjálfstæði bankans og það fól það til dæmis í sér að þó að ákvörðun um það hverjir færu sæti í stjórn bankans hverjir yrðu bankastjórar seðlabankans að þær ákvarðanir færðust svona frá hinum pólitíska velli og meira yfir á hinn faglega vettvang að þó svo að ráðherra að sjálfsögðu forsætisráðherra skipi seðlabankastjóra þá yrðu það fyrst og fremst fagleg sjónarmið sem réðu því hverjir tækju sæti í bankastjórn seðlabankann um þetta var talsvert rætt hér í þinginu tvö þúsund og eitt þegar lögin voru sett það var á það fallist þá að ekki skyldi að sinni gera kröfu til þess að staðan yrði auglýst eða til hennar gerðar sérstakar kröfur vegna þess að menn vildu láta á þetta reyna áður en stigin væru slík skref þar með var á það fallist hér af þingmönnum held ég úr öllum flokkum að vera með þrjá seðlabankastjóra og gera ekki ráð fyrir að starfið yrði auglýst eða til þess gerðar sérstakar kröfur nú hafa tveir seðlabankastjóra verið ráðnir síðan þessi lög voru sett og það verður að segjast alveg eins og er að það verður ekki betur séð en að ráðningarnar hafi ekki aðeins verið pólitískar að því leytinu til að það er ráðherra sem fer með valdið til þess að velja seðlabankastjóra heldur hafi þær líka verið pólitískar að því leytinu til að önnur staðan hafði fallið í hlut framsóknarflokksins og hin staðan í hlut sjálfstæðisflokksins þetta segi ég án þess að ég ætli að varpa nokkurri rýrð á þá einstaklinga sem fyrir valinu urðu en mér finnst augljóst að þegar horft er á þessar tvær ráðningar þá hafi þannig verið staðið að málum að þessir tveir flokkar hafi einfaldlega skipt með sér þessum stöðum og það segir mér það að í þessi tvö skipti sem það hefur reynt á þetta sjálfstæði eftir að lögin voru sett að þá hafi forsætisráðherra ekki staðist það próf að horfa fyrst og fremst á hina faglegu hæfni heldur látið pólitíkina fremur ráða ég held raunar að einmitt af þeim sökum sé enn ríkari ástæða en ella til þess að setja sérstaka peningastefnunefnd á laggirnar sem yrði þá fjölskipuð og í henni sætu að sjálfsögðu bankastjórarnir þrír en jafnframt þrír af yfirmönnum bankans á sviði mótunar og framkvæmdastefnu í peningamálum það má auðvitað hugsa sér það að í slíkri peningastefnunefnd sætu utan að koamndi aðilar það er bankastjórarnir þrír og síðan einhverjir utan að komandi aðilar en ég held að það sé mjög mikilvægt að þeir þrír utan að komandi aðilar sem þá settust inn í slíka stjórn að þeir væru óháðir öllum helstu hagsmunaaðilum á markaðnum og það kann að reynast nokkuð

þeim hagsmunahópum sem hér eru að haust á í íslensku samfélagi nema þá að þeir væru sóttir inn í háskólana og það er auðvitað eitthvað sem má skoða en er ekki þó gerð tillaga um hér að þessu sinni ég held að það skipti líka verulegu máli varðandi þetta frumvarp að það er gerð tillaga um að þessi peningastefnunefnd hittist að minnsta kosti átta sinnum á ári og hún hittist á fyrir fram tilkynntum dagsetningum og hún sendi frá sér rökstuðning fyrir þeim ákvörðunum sem hún tekur

er að mínu viti mjög mikilvægt þannig var til dæmis í sumar að þá að sjálfsögðu hittust bankastjórar seðlabankans til þess að ræða stöðuna í efnahagsmálum og til þess að velta því fyrir sér hvort taka ætti ákvarðanir í vaxtamálum en af þeim fundum vissi í sjálfu sér enginn og núna í haust þegar tekin var ákvörðun um hækkun stýrivaxta seðlabankans þá sögðu ýmsir hagsmunaaðilar í samfélaginu að það væri undarlegt að þeir sem fara með þessi mál í seðlabankanum skyldu bara hafa farið í sumarfrí peningastefnan hefði bara farið í sumarfrí og ekkert hefði verið aðhafst í þessum málum mánuðum saman uppi í seðlabanka sú var ekki raunin eftir því sem ég best veit en hins vegar var gegnsæið ekki meira en svo að menn vissu ekki af því að verið væri að ráðslagast um þessi mál og taka ákvarðanir sem voru þá einfaldlega ákvarðanir um það að hækka ekki vexti á þeim tíma þarna er sem sagt lagt til að það séu haldnir fundir að minnsta kosti átta sinnum á ári að lágmarki á tilteknum dögum og niðurstaða af þeim

ég held að það sé tímabært á gera þessa breytingu og veit raunar að menn hafa aðeins verið að velta því fyrir sér í seðlabankanum hvort slíkt ætti að gerast má guðmundsson í fagmál fertugasta og öðrum árgangi sem er frá tvö þúsund og þrjú er meðal annars fjallað um seðlabankann og sjálfstæði hans

að hann hafi trúverðugleika það er að menn trúi á sjálfstæði seðlabankans og menn trúi að ákvarðanir hans muni standa og hann sé einarður í því verkefni sem honum er falið sjálfstæði bankans verður að vera bæði í reynd og ásýnd og er raunar mjög mikilvægt að það sé trú á því hjá hagsmunaaðilum í samfélaginu að bankinn starfi sjálfstætt hér segir með leyfi forseta í þessu viðtali við má guðmundsson sem þá var yfirhagfræðingur seðlabankans en er núna kominn til sviss hann segir hér með leyfi forseta trúverðugleikinn er afar mikilvægur

hjálpar seðlabankanum að ná þessum markmiðum sé trúin á því ekki fyrir hendi getur seðlabanki þurft að beita harkalegri aðgerðum en ella til að ná markmiðum sínum svo segir hann hér væri til dæmis ósátt í þjóðfélaginu um verðbólgumarkmið seðlabankans eða ósamkomulag milli ríkisstjórnar og seðlabanka um verðbólgumarkmiðið værum við komin í erfiða stöðu með öðrum orðum hann leggur áherslu á mikilvægi þess að það sé sátt um seðlabankann og þau markmið sem hann hafi

vegna þess að í viðtalinu er farið yfir aðdraganda þess að lögin um sjálfstæði seðlabankans voru sett hérna árið tvö þúsund og eitt í þessu viðtali segir meðal annars að aðdragandann að þessum breytingum megi að hluta rekja til þeirra aðstæðna sem sköpuðust í framhaldi þess að fjármagnshreyfingar til og frá landinu voru gefnar fjrálsar en því ferli lauk árið nítján hundruð níutíu og fimm síðan segir í þessu viðtali með leyfi forseta að rekja megi þessar breytingar til þess að innan seðlabankans höfðu farið fram ítarlegar athuganir á því hvort mundi henta íslandi betur til lengdar að búa við gengismarkmið eða verðbólgumarkmið áður hafði stjórn peningamála miðast við að hafa gengismarkmið að halda gengi krónunnar á tilteknu stað svo segir ýmsir þekktir alþjóðlegir hagfræðingar lögðu einnig lóð á þessa vogarskál auk hagfræðinga í háskóla íslands o e c d og hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum svo segir með leyfi forseta sem mér finnst sérstaklega athyglisvert flestar þessar athuganir leiddu í ljós að heppilegt væri fyrir ísland að taka annað hvort upp fljótandi gengi og verðbólgumarkmið eins og gert var eða fara alveg í hina áttina leggja myntina af og taka upp annan gjaldmiðil sá kostur var hins vegar ekki uppi á borðinu nema með aðild að evrópusambandinu þetta hef ég sagt hér áður í ræðustól virðulegur forseti að það reyni núna á það þessi missirin hvort það fáist staðist að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil í svo litlu hagkerfi sem ísland er svona litlu við getum sagt alþjóðlegu hagkerfi eins og ísland er það reynir á það núna þessi missirin hvort þetta fáist staðist eða ekki og það reynir mjög á getu seðlabankans til þess að beita stjórntækjum bankans og það reynir mjög á hæfni ríkisstjórnarinnar til þess að beita ríkisfjármálunum með þeim hætti að það dragi úr sveiflum í hagkerfinu en auki þær ekki eins og flestar aðgerðir ríkisstjórnarinnar auðvitað í mjög vandasamri stöðu að mörgu leyti það er mjög horft til þess sem seðlabankinn er að gera og eins og kom fram við síðustu vaxtaákvörðun bankans þá kom það fram hjá ýmsum hagsmunaaðilum í samfélaginu og greiningardeildum bankanna að að vissu leyti byggi seðlabankinn við ákveðinn brest á trúverðugleika það væri ekki full trú á getu bankans til þess að takast á við verðbólgumarkmiðin með afgerandi hætti og það mun reyna enn frekar á það á næstu mánuðum en næsta vaxtaákvörðun bankans verður væntanlega í byrjun desember og það mun auðvitað skipta verulegu máli hvaða ákvörðun verður tekin þá það mun verða mjög til þess horft vegna þess að það er nýr aðalbankastjóri kominn í bankann sem óneitanlega kemur úr mjög pólitísku umhverfi og með mjög pólitísk sjónarmið inn í bankann

í stöður í seðlabankanum og hins vegar faglega staðið að beitingu stjórntækja seðlabankans í peningamálum þannig að bankinn sé sjálfstæður bæði í ásýnd og reynd ég ætla í sjálfu sér ekki að hafa mikið fleiri orð um þetta frumvarp að svo stöddu þetta er einfalt frumvarp en ég held að það geti skipt máli fyrir bankann og geti kannski auðveldað honum að takast á við það verkefni sem hann hefur